mi ha fatto piacere sentire i vari punti di vista. Io come conclusione ho un unico auspicio mi auguro che questi fondi, soprattutto in questo momento di crisi, vengano usati sia dall'Unione europea sia dai vari Stati membri nel miglior modo possibile. Perché i problemi che abbiamo affrontato in queste relazioni sono veramente molto importanti e mi auguro che si riesca, anche attraverso queste relazioni, a riuscire a risolverli. Perché evidentemente se questo nostro tentativo dovesse fallire, è chiaro che la situazione non potrebbe che aggravarsi purtroppo arrivando anche a dei problemi sociali molto, molto importanti. E quindi veramente mi auguro che anche la Commissione faccia la sua parte nel migliore dei modi, insieme al Consiglio, che si verifichi la spesa di questi fondi nel momento in cui verranno erogati, che siano fatte le cose nel migliore dei modi. Mi auguro che effettivamente tutti i paesi dell'Unione europea possano affrontare in maniera anche collaborativa questo enorme problema in cui purtroppo spesso e volentieri i paesi del Mediterraneo vengono lasciati da soli.